því að þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir að flytja okkur þessa skýrslu og verða við beiðninni um það ég vil líka segja að það er ánægjulegt að ríkisstjórnin skuli loksins leggja fram eitthvað sem gæti virst eins og áætlun til að rífa hlutina af stað það voru því ákveðin vonbrigði þegar maður las í fréttum og á vefnum innihald þessarar áætlunar og það er það sem ég ætla að leyfa mér að fara yfir frú forseti það kemur fram í þessari tillögu að fyrir henni eru settir ákveðnir fyrirvarar það er hún geti gengið upp stærstu fyrirvararnir lúta vissulega að því hvernig á að afla þeirra fjármuna sem þarf til að lá slíka áætlun ganga eftir það verður líka að segjast eins og er og benda á það að framkvæmdirnar sem hér eiga að koma til og eru nefndar eiga ekki að gerast fyrr en á næsta ári eftir kosningar það virðist því um að ræða plagg sem er fyrst og fremst ætlað til að gefa tóninn að vera einhvers konar kosningaplagg inn í komandi vikur og mánuði hér í þinginu og úti í samfélaginu það er annað sem vekur athygli við þann texta sem er í þessu plaggi að það er sérstaklega tekið fram að hækkun á veiðigjaldi eigi að renna til að styrkja sóknaráætlanir landshluta það kemur sérstaklega fram ég velti fyrir mér hvers vegna í ósköpunum er það sett fram með þeim hætti hvers vegna er ekki

föst það sem er gott við þetta plagg er það að við sjáum ákveðna tvo þrjá hluti sem eru nýir annað er ekki nýtt í þessu það verður að segjast alveg eins og er þá hluti getum við öll tekið undir það er reyna að auka þennan græna vöxt sem á að vera í öllum samfélögum það verður hins vegar að segja að það fer lítið fyrir því en auðvitað þýðir ekki að koma með plagg sem er háð því að frumvörp eða hlutir eins og veiðigjaldið sem er í meðferð nefndar nái fram að ganga af fullum krafti þegar nánast er vitað að því verður breytt með einhverjum hætti það er líka mjög undarlegt að setja sem forsendur sölu á fjármálafyrirtækjum eða hluti í fjármálafyrirtækjum sem eru líklega einhver síst fyrirtækin sem ganga kaupum og sölum í dag ekki það að ég sé að leita eftir slíku fyrirtæki til kaups þá ímynda ég mér að það sé mjög erfitt að selja slík fyrirtæki ef við horfum á það að það á að nota arðgreiðslum út úr þessu fyrirtækjum þá verðum við líka að gera okkur grein fyrir því að það eru erlendir aðilar erlendir vogunarsjóðir sem munu fá obbann af þeim arðgreiðslum sem koma út nema settar séu einhverjar skorður á það og ég veit ekki hvort það er einhver hugmynd um slíkt það er líka nauðsynlegt frú forseti að taka fram að í þingnefndum og í þinginu eru fjölmörg mál sem eru miklu miklu stærri og veigameiri að vöxtum heldur en þessar tillögur ríkisstjórnarinnar mál sem eru föst í nefndum hafa ekki verið tekin út og ég vil bara nefna tvö mál vegna þess að tími minn er nánast búinn það er annars vegar tillaga til þingsályktunar um stöðugt öryggi í efnahagsmálum sem þingmenn framsóknarflokksins fluttu og síðan tillaga til þingsályktunar um sókn í atvinnumálum tillaga sem er upp á tugi blaðsíðna farið mjög ítarlega í ellefu liðum yfir það hvað þarf að gera til að koma hjólunum af stað aftur í íslensku samfélagi það hefur ekkert verið gert með þessa tillögu ekki neitt

gott að ríkisstjórnin skuli hafa komið sér saman um að setja fram eitthvert plagg sem þetta en plaggið er bara ekki nógu gott